Starcia militarne pomiędzy Ruchem 23 Marca a wojskami rządowymi zaostrzają kryzys we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Walki pochłonęły tysiące ofiar cywilów, przedstawicieli misji pokojowej ONZ, dziennikarzy czy organizacji pozarządowych. Prawie 3 miliony osób wysiedlono, ponad 6 milionów pilnie potrzebuje żywności i opieki medycznej. W rejonie Gomy, każdego dnia ludność cywilna pada ofiarą przemocy, gwałtów, a dzieci są porywane i zmuszane do służby wojskowej. Władze kongijskie muszą dołożyć wszelkich starań na rzecz kompleksowej reformy systemu bezpieczeństwa państwa, przywrócenia rządów prawa i znalezienia trwałego rozwiązania politycznego w celu zapewnienia pełnej ochrony ludności cywilnej. Przed sądem muszą stanąć winni zbrodni wojennych. Licznie działającym w regionie organizacjom humanitarnym należy zagwarantować bezpieczeństwo. Unia Europejska z Misją Stabilizacyjną Organizacji Narodów Zjednoczonych muszą czym prędzej wspólnie podjąć kroki w celu zapewnienia bardziej skoordynowanej i efektywnej ochrony ludności cywilnej oraz przeprowadzenia pilnych reform, zwłaszcza w zakresie sektora bezpieczeństwa.